Dámy a pánové, diskuze jasně ukázala podporu Parlamentu nástroji mikrofinancování a myslím si, že pokud jde o podstatu věci, nejsou žádné zásadní spory a stejně tak si myslím, že pokud jde o podstatu věci, je i značná blízkost s pozicí

To, co zůstává otevřené, je otázka financování.

bude velmi nutné a potřebné hledat kompromis, a jsem velmi rád, že debata signalizovala velkou vůli neprodleně znovu zahájit jednání s Radou.

často byla zmiňována otázka programu PROGRESS a jeho užití v rámci tohoto nového nástroje. Musím konstatovat, že Komise nebyla postavena před jednoduchou otázku, protože se musela pohybovat v rámci dosavadního rozpočtu, čili v rámci interinstitucionální dohody.

Při hodnocení našeho rozhodnutí o použití prostředků programu PROGRESS jsme velmi pečlivě zvážili důsledky a došli jsme k názoru, že jakkoliv to není ideální řešení, je to pravděpodobně jedno z možných řešení.

Není tomu tak, protože všechny rozbory jasně ukazují, že prostředky použité v rámci principu mikrokreditů jsou vystaveny multiplikačnímu efektu, který je odhadován na pětinásobek.

5. Z tohoto hlediska se nejedná o pouhé převedení z jedné kapsy do druhé, nýbrž se jedná o nové užití prostředků. Znovu říkám, nebylo to žádné snadné rozhodnutí a nemyslím si ani, že to je jediné rozhodnutí a v debatě při hledání kompromisu se určitě najde, alespoň doufám, dobrá základna. Myšlenka mikrokreditů je založena na jasném konstatování, že současný finanční systém neposkytuje dostatek zdrojů právě pro malé a velmi malé podnikání, tzn. že tento systém nevyužívá lidského kapitálu, který je přítomen v lidech, kteří se nacházejí v tzv. zranitelných skupinách. To považuji za velké mrhání příležitostí, a proto jsem velmi rád, že Komise navrhla tento nástroj a jsem také velmi rád, že Parlament ho hodnotí takto pozitivním způsobem.

Myslím si, že vést přehnaně dlouhou debatu by bylo proti samotnému smyslu tohoto nástroje, který je zvlášť potřebný v době krize.